2016. Prende sempre più piede l'approccio umanitario alle armi nucleari, le cui conseguenze anche per chi le detiene possono essere davvero terribili.

La decisione da parte del Presidente Trump di ritirarsi dal Trattato sui missili a medio raggio, dopo anni di sospette violazioni da parte di Mosca, rischia di mettere a repentaglio l'azione diplomatica portata avanti invece con il multilateralismo, oltre a costituire un pericolo concreto per la sicurezza europea. Mosca e Washington pensino alle conseguenze del fallimento di un trattato cruciale per la vera sicurezza del mondo.